Monsieur le Président, pour le dire d'emblée, il n'y a pas de solution miracle aux problèmes posés par la précarité et la pauvreté. Il suffit de passer en revue les diverses formes qu'ont prises nos relations avec les pays en développement du vingtième siècle Laissons définitivement derrière nous l'ère coloniale, marquée par l'inféodation de continents tout entiers aux anciennes puissances coloniales européennes. L'étape suivante le post colonialisme marquée par une approche plutôt paternaliste, a produit des résultats, sinon médiocres, du moins très insatisfaisants au regard des besoins considérables des pays du sud, plus particulièrement dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement économique de base. Au cours des dernières décennies, une politique de coopération, basée sur un ensemble de valeurs comme les droits de l'homme, le respect des minorités, la promotion du principe démocratique et de l'état de droit, a fini par s'imposer. Cette politique dont se réclame l'Union européenne tend à faire de nos pays partenaires les acteurs de leur propre développement. D'où les notions de partenariat, de dialogue politique et, avant tout, d'appropriation par les pays partenaires de leur développement. La formule dite de l'aide budgétaire répond, de plus, au type de relations que je viens d'évoquer. L'appui budgétaire, en effet, désigne le transfert de ressources financières d'une agence de financement externe au Trésor du pays partenaire, pour autant que celui ci respecte les conditions de paiement convenues.

Or, tel n'est pas le cas si l'on prend les précautions nécessaires à une utilisation judicieuse des fonds. Tout décaissement et j'insiste sur ce point présuppose une capacité de gestion appropriée de la part du pays récipiendaire. Aussi doit il disposer, au préalable, d'une stratégie de lutte contre la pauvreté visant à satisfaire les besoins les plus élémentaires des populations concernées. Cela s'appelle aussi le développement endogène, la seule vraie forme de développement durable. La Commission est d'ailleurs très consciente des conditions auxquelles doivent répondre les pays récipiendaires, et elle n'a pas manqué de mettre en place un ensemble de garde fous susceptibles de prévenir un égarement des fonds dans les pays en développement. Quant à ces derniers, tout les invite à promouvoir leur capacité de dialogue avec leur société civile et, en premier lieu, bien entendu, avec leur parlement. Autre avantage à ne pas négliger une meilleure maîtrise des finances publiques par les bénéficiaires de l'aide budgétaire peut aussi avoir un effet salutaire sur la capacité de leur système d'imposition à faire entrer des recettes supplémentaires. L'aide budgétaire n'est cependant pas une panacée, ni un instrument de financement à la portée de tous les pays loin s'en faut. La conditionnalité exigeante a, notamment, pour effet d'écarter un nombre important de pays en développement.

S'il n'était pas adopté, je devrais voter contre mon propre rapport, parce qu'il fait un procès d'intention à la Commission qui représente une affirmation purement gratuite qui n'est en rien justifiée.